D'une part, ils sont victimes de cet embargo russe, qui a coûté à ce jour, juste pour la France juste pour la France, écoutez moi bien un milliard d'euros.